ég vil fagna þessari yfirlýsingu forsætisráðherra sem hann hefur hér gefið þó að mér sé ekki alveg ókunnugt um hana og að hún væri á leiðinni hún lýtur annars vegar að því að það liggur fyrir frumvarp sem er mjög mikilvægt sem felur í sér að reynt verður að bæta fyrir þann miska sem börn urðu fyrir sem send voru á breiðavíkurheimilið og ef til vill önnur heimili fyrir áratugum síðan það er verið að bæta fyrir misgjörðir fyrri áratuga með slíku frumvarpi og það er auðvitað mikilvægt hitt málið lýtur að því að bæta fyrir mistök sem alþingi gerði hér tvö þúsund og þrjú við lagasetningu í eftirlaunamálinu og mér finnst það góðs viti að það mál fari nú þann farveg að formenn flokkanna komi að því að leysa úr því máli vegna þess að það mál átti upphaf sitt hjá formönnum flokkanna á sínum tíma þess vegna tel ég að þetta sé farsæl lending og vona að við getum öll sammælst um það að lagfæra eftirlaunalögin og við getum fundið lausn á því máli sem við getum lifað við og sem þjóðin verður sæmilega sátt við þetta tvennt tel ég mikilvægt að þarna er verið að leiðrétta í öðru tilviki misgjörð og í hinu tilviki mistök sem gerð voru hér við lagasetningu og fagna því að við getum lokið þessu þingi með því að þessi mál séu komin í góðan farveg ég hef nokkuð látið þetta eftirlaunamál til mín taka og haft á því skoðanir ég hef sagt og sagði það í umræðu hér í þinginu ekki allra fyrir löngu að ég teldi mikilvægt ef það væri hægt að ná sátt um þetta milli allra flokka og ég vona að þetta sé vísir að því og að við getum lent málinu saman nú er það auðvitað svo að það eru nær fimm ár síðan þessi lög voru sett og það hefur auðvitað haft þau áhrif að það hefur myndast réttur hjá þeim einstaklingum sem hafa verið að eða það hefur orðið virkur réttur hjá allmörgum einstaklingum á þessum fimm árum en það er betra seint en aldrei og þess vegna eins og ég sagði fagna ég því að það sé fengin niðurstaða í þetta